de extraordinaria importancia para la Unión Europea, como es el de las relaciones con Turquía y, más concretamente, parece que ése es más el objetivo de este debate, en relación con la democratización de Turquía. Un asunto que está directamente relacionado con la Unión, no sólo indirectamente, sino también directamente, teniendo en cuenta que Turquía es un país candidato.

garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto a las minorías.

Algunos están abiertos, otros todavía no, otros están bloqueados en esa negociación y Turquía lo cierto es que posee objetivamente una gran importancia estratégica para la Unión. Primero, porque es un país que tiene una perspectiva europea y, además, porque es un gran país que tiene una creciente importancia estratégica desde el punto de vista del suministro energético y es un país también con una relevancia indudable económica y, naturalmente, también política. Por cierto, Turquía forma parte de la OTAN y, por tanto, en ese aspecto, para algunos de los países de la Unión Europea, también Turquía resulta ser un socio en el ámbito de esa alianza militar.

La perspectiva europea le ha dado a Turquía una motivación especial para orientarse, en un sentido positivo, hacia cambios democratizadores, de profundización democrática. Incluso el actual Gobierno turco ha lanzado algo que ha denominado la iniciativa democrática y que responde a la necesidad de una serie de cambios institucionales en esa dirección de democratización del sistema político turco.

Seguimos considerando insuficientes los niveles de protección y de garantía de alguna de esas libertades, como la libertad de expresión, la de prensa, la de religión, o los derechos de los sindicatos, los derechos de personas pertenecientes a minorías, derechos de mujeres y niños, la lucha contra la discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que ha llevado a proponer a Turquía, y está en ese proceso, una serie de reformas constitucionales sin las cuales sería difícil avanzar en algunos de esos campos. Así que, según establece ese marco de negociación con Turquía, la Unión Europea quiere que se progrese en esa línea y, además, se dirige a Turquía cuando es necesario y cuando considera que algún tipo de medida no va en esa dirección o puede dificultar esa orientación.

La Presidencia del Consejo de la Unión en ese momento expresó la preocupación por esa decisión adoptada por el Tribunal y, por tanto, ha habido claramente una voz de la Unión Europea, muy nítida, señalando su preocupación por esa decisión y, además, auspiciando reformas necesarias en la legislación

La Presidencia del Consejo de la Unión va a seguir concediendo mucha importancia a este asunto.